Aș dori să adaug la cele spuse de colegul meu faptul că atunci când vorbim de orașe inteligente este important să investim mai mult în eficiența energetică a locuințelor. 90 din clădirile care vor exista în 2020 există și astăzi, de aceea eu cer ca viitoarea politică de coeziune să crească cota din Fondul european de dezvoltare regională care să poată fi utilizată de statele membre pentru eficiența energetică a clădirilor și, în special, în ceea ce privește locuințele. De asemenea, cred că trebuie să investim mai mult în transportul public pentru a dezvolta mobilitatea urbană.